az Antall kormány nemzetpolitikáját, vagy a kedvezménytörvényt, most nincs kivel szemben és nincs miért védeni a mostani kormányt. Az Unió ugyanis nem valamiféle hazánkra fenekedő ellenfél, hiszen mi magyarok is az Unió vagyunk. A magyar demokráciát a jelenlegi kormánytól kell megvédenünk. A magyar szocialisták egyértelműen üdvözlik, hogy a jelentés nem javasol szankciókat. Ez helyes, hiszen az Európai Unió nem kívánja büntetni a magyar népet, erre különben sincs sem szándéka, de joga sem. Éppen elég nagy büntetés a magyar nép számára az Orbán kormány politikája. Tiszteletben tartom a magyar miniszterelnök méltóságát, de Ön az elmúlt években milliók személyes méltóságát és érdekeit sértette meg. Véglegesen megnövelte a szegények és a gazdagok közötti különbségeket, rendszerszerűen bontotta le a demokráciát, a jogállamiságot, a médiaszabadságot. Európa sokat segíthet, de népünk szabadságát a szavazófülke magányában csak mi, magyar polgárok szerezhetjük vissza.